Herr Präsident, Frau Kommissarin! Das Abkommen mit Mauretanien ist das wichtigste Fischereiabkommen, das die Europäische Union in einem Drittland unterhält.

Fischereiabkommen stehen in der Öffentlichkeit häufig in der Kritik. Es heißt, die Europäische Union fische Entwicklungsländern zu unfairen Bedingungen die Ressourcen weg.

Die Europäische Union nehme oft keine Rücksicht auf die Umwelt, heißt es weiter. Dies wird auch in der Debatte um die Katastrophen vor Lampedusa diskutiert. Manch einer kritisiert das Abkommen als Verschwendung von Steuermitteln, als Subvention für die industrielle Fischerei. Wir als Parlament erkennen das an, dass diese Kritik in der Vergangenheit zu Recht bestand. Dank des Vertrags von Lissabon darf das Europäische Parlament endlich über die Fischereiabkommen mitentscheiden. Wir haben diese Verantwortung ernst genommen und vor Beginn der Verhandlungen klare Bedingungen für eine Zustimmung erteilt keine Befischung von überfischten Beständen, Vorrang für Kleinfischer vor Ort, gleiche Bedingungen für alle Flotten vor Ort. Jetzt haben wir ein Abkommen auf dem Tisch, bei dem alle unsere Forderungen berücksichtigt wurden. Umweltschützer und Entwicklungshelfer sind sich einig Das ist ein gutes Abkommen! Knappe europäische Gelder für Fischereiabkommen auszugeben, ist nur zu rechtfertigen, wenn das Abkommen nicht nur der Fischereiindustrie hilft. Das ist hier der Fall. Denn die strengen Regeln gelten auch für Chinesen und Russen, denen Nachhaltigkeit in der Fischerei nicht viel bedeutet. Es hilft somit Mauretanien, seine Fischbestände nachhaltig zu nutzen. Es leistet darüber hinaus einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ernährungssicherheit in Westafrika. Das Geld ist gut investiert. Ich werbe deshalb ausdrücklich für eine Zustimmung!